Señor presidente, presidente Tusk, en el Parlamento Europeo, Conclusiones del Consejo y, sin embargo, hemos escuchado intervenciones de muy bajo perfil, rutinarias. En absoluto. Se trata de evitar sencillamente los asuntos espinosos de cada uno de los temas que se han tratado. En Turquía los prisioneros griegos, ilegalmente retenidos. En la Agenda Digital cómo conseguir que paguen impuestos los gigantes en la red. En el pacto social cómo desbloquearlo por parte del Consejo. Y, sobre todo, en el pacto fiscal conseguir de una vez que se produzca una armonización fiscal corporativa. Lo más llamativo es la ausencia total del asunto migratorio, habiendo debatido apasionadamente como debatimos ayer el Global Compact negado por el presidente Trump y, dentro de la Unión Europea, por Estados miembros de la Unión Europea como de Turquía, con la ausencia de vías legales para una ruta migratoria segura e ignorando la exigencia de los visados humanitarios.